Protokol z Nagoje, ktorý nariadením preberáme, je dôležitým nástrojom na boj proti biopirátsvu a obnovu spravodlivosti pri využívaní genetických zdrojov. Keďže zisky z používania genetických zdrojov, ktoré pochádzajú prevažne z rozvojových krajín, končia spravidla vo vreckách používateľov, mali by sme aj my nariadením zaistiť ich spravodlivé prerozdelenie.

Predovšetkým musíme trvať na tom, aby sa pri patentoch vždy uvádzal pôvod genetických zdrojov a súčasne sa preukázalo, že genetické zdroje boli pre patentovanie získané zákonným spôsobom. Mali by sme tiež rešpektovať a uľahčiť uplatňovanie práv miestnych spoločenstiev, ktorých tradičné poznatky poskytujú dôležité informácie pre registráciu či patentovanie objavov genetických zdrojov.